Das heutige Abstimmungsergebnis hat gezeigt, dass die Mehrheit des Europäischen Parlaments statt sich im demokratischen Wettstreit zu üben lieber unter sich bleiben will. Wir haben heute erlebt, wie alteingesessene Abgeordnete ein höchstrichterliches Urteil Deutschlands missachtet haben, welches 2014 dafür sorgte, dass Millionen Wähler sich an der politischen Willensbildung mitbeteiligt fühlen können.

Aus Deutschland kamen durch den Wegfall der undemokratischen Sperrklausel lediglich sieben Abgeordnete verschiedener kleiner Parteien in das Europäische Parlament. Angesichts von 751 Abgeordneten können die sieben Abgeordneten wohl kaum destabilisierend wirken oder gar die Handlungsfähigkeit des Parlaments einschränken.